Monsieur le Président, je note que cette cérémonie budgétaire nous présentait quatre hommes en costume sombre, je pense que sur les questions budgétaires, un peu de diversité de genre ne ferait pas de tort.

Vous savez, chers collègues, que les traités de libre échange sont un des abcès de fixation d'un sentiment anti européen croissant en Europe et je pense que nous pourrions faire du traité avec le Japon le prototype d'accords de libre échange d'un nouveau type des accords de libre échange qui respecteraient les services publics, qui éviteraient la déréglementation financière, qui sauvegarderaient le principe de précaution